Je jasné, že jde o velké peníze, jde o pracovní místa, ale jde i o přístup k léčivům a inovace. Ve výboru ENVI jsme se snažili najít mezi všemi těmito složitými elementy nějakou rovnováhu.

Největší problém, který na výsledku textu vidím já, je datum jeho vstupu v platnost, resp.

Aby mohli občané a systémy zdravotní péče těžit z tohoto nového nařízení, musí být jeho vstup v platnost co nejdříve.

Nicméně z celkového pohledu by mělo dojít k pozvolnému zlepšení postavení našich výrobců generik, z čehož by měli mít prospěch všichni.